Štyri usmernenia Rady pre politiky zamestnanosti by mali zostať v platnosti aj v roku

Zvyšovanie zamestnanosti žien si takúto intervenciu vyžaduje, ale skôr než k nej prikročíme, mali by členské štáty uznať prácu žien matiek, ktoré sa starajú o svoje deti, a ich prínos k hrubému domácemu produktu.

Štát by sa mal preto sústrediť na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, lebo z priepasti chudoby sa len málokto dostane sám.